virðulegi forseti í ljósi þess að það sé stefna forseta alþingis að þetta sé barnvænn vinnustaður greiði ég ekki atkvæði hér með þessari tillögu og segi nei vegna þess að hér er í uppsiglingu þriðju dagurinn þar sem þingmenn þurfa að tala inn í kvöldið og nóttina hér var þingfundi slitið klukkan hálffjögur í nótt þannig að það er greinilegt að ekki er farið hér eftir þeim hvíldartíma sem starfsmenn á almenna vinnumarkaðnum hafa þetta er fáheyrt að ríkisstjórnin skuli ræða þessi mál hér fiskveiðistjórnarfrumvarpið og stjórnarskrána í skjóli nætur hversu lægra kemst ein